Le juridisme est une chose, l'humanisme et les choix politiques en sont une autre. Comment ne pas manifester notre colère à l'égard de ceux qui restent sourds aux cris d'alarme lancés par les associations qui aident les plus démunis. Et nous, députés européens, représentants de tous les citoyens, voulons nous d'une Europe où les égoïsmes nationaux fixent les politiques, faisant peu de cas des ressortissants des États en difficulté budgétaire? Pas question de renationaliser cette aide.

Maintenons ce programme, donnons lui une base juridique plus forte, mais ne laissons pas tomber celles et ceux qui, dans l'immédiat, en 2012, comptent sur cette aide, dans des temps de crise particulièrement difficiles.